19. Toto téma je, myslím si, poměrně podstatné, bohužel však ve čtvrtek odpoledne nepřitáhlo pozornost ani některých politických frakcí v tomto Parlamentu, což pokládám za poněkud nešťastné. Ostatně dokonce ani pan Schaffhauser, jak velmi dobře snad vidím, po svém plamenném projevu nevyčkal na odpověď pana komisaře, což nepokládám ani za uctivé, ani dostatečně respektující postavení Komise.

Já samozřejmě souhlasím plně s kolegy, že Lisabonská smlouva konstituuje postavení Parlamentu při vyjednávání mezinárodních dohod zcela jasně. Nemyslím, že tam je jakákoliv podmínka pro plnění povinnosti Evropské komise z vlastní iniciativy, sdělila to tady řada kolegů, já to nebudu opakovat. Na druhou stranu musím přiznat, že v průběhu vyjednávání o určitých mezinárodních dohodách nelze plně poskytovat asi všechny údaje, o tom zde hovořil i pan kolega Assis a já s jeho vystoupením souhlasím.

Tudíž můj postoj k informování veřejnosti o průběhu jednání je poněkud rezervovaný, tady bych Komisi nechtěl příliš křivdit.

Tam by měla být naprosto jednoznačná plná transparentnost.

A v tomto směru si dovolím uzavřít své vystoupení otázkou Jak Komise chce reagovat i na tyto výtky ze strany Soudního dvora? Jaké nástroje chystá proto, aby plnila aktivně svoji roli v okamžiku, kdy jsou tyto dohody uzavřeny?